Señor presidente, yo creo que hoy hemos hecho un buen ejercicio, aquí, de escucha de escucharnos las diferencias, que evidentemente existen, pero también de escuchar todo aquello que nos une —que es mucho—, y hemos podido oír lamentos, pero también hemos oído propuestas.

Si yo fuera usted estaría muy orgullosa de escuchar las críticas de la extrema derecha que ha recibido durante esta sesión plenaria, porque demuestran muy mucho su compromiso con construir más y mejor Europa.

Porque todos esos son los valores que nos unen como proyecto la igualdad, la justicia, la tolerancia, la solidaridad...

esos son también los valores que van a hacer posible la supervivencia del proyecto europeo. Hagamos de este momento de crisis también una oportunidad. Y seamos capaces de entender que es el momento de estar cerca de los más vulnerables y de pedir un esfuerzo —por supuesto que también— a quienes más tienen para poder sostener el modelo social europeo, para poder avanzar en la lucha contra el cambio climático, para poder abordar el pilar social europeo. Esa es nuestra tarea en estos momentos y debemos ser conscientes de que hay, hoy, muchísima gente pasándolo muy mal, con miedos, con incertidumbres, con angustias, y que solo tienen una cosa, la esperanza de que Europa responda a sus problemas.